La directive ne traite pas du financement de ces services. Les conditions fixées par les États membres pour assurer que ces services remplissent effectivement leur fonction sociale ne sont pas visées. Ainsi, Mme Angelilli, la directive n'empêche pas les États membres de maintenir leurs régimes d'autorisation par exemple pour ouvrir une crèche qui sont justifiés par des objectifs de politique sociale.